Señor Presidente, las últimas elecciones generales en Marruecos han arrojado una abstención de más del 77 de la población según cifras oficiales algunos analistas hablan de una mayor abstención.

Por lo tanto, reclamo a la Comisión Europea una mayor atención y una rectificación en relación con la política sobre Marruecos.